Idézek a Tanács és a Bizottság elnökének közös leveléből felhívást fogunk intézni a részt vevő felekhez a humanitárius támogatások növelése, a migránsok áttelepítésének fokozása érdekében. Ugyanakkor Donald Tusk kijelentette Európa lassan eléri kapacitásának határát a menekültek befogadása terén.

Ideje lenne annak, hogy az európai országok vezetői, élükön Angela Merkellel, kiemeljék a fejüket a homokból, és szembenézzenek a lakosság többségi akaratával. Meg akarjuk védeni európai identitásunkat és európai kultúránkat!